Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, encore trop de petites filles et de femmes sont victimes de nos jours de mutilations génitales. Ce nombre est actuellement estimé à 140 millions de par le monde et environ 3 millions de filles risquent encore, tous les ans, d'être victimes de ces mutilations. Ces mutilations, qui sont généralement effectuées sur des enfants et des adolescentes de quatre à quatorze ans, sont également pratiquées dans certains pays africains sur des nourrissons de moins d'un an.

Il y va de la santé physique mais également mentale de toutes ces personnes atteintes dans leur dignité. Aucune raison invoquée par les mutilateurs ne peut justifier une telle barbarie envers les femmes. Cela les prive de leur droit fondamental à disposer de leur corps.